Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Kogarkoli vprašate, kdo so tisti, ki so vedno prvi pri nudenju pomoči pri vseh vrstah naravnih in drugih nesreč, je odgovor na dlani - gasilci, bodisi prostovoljni bodisi poklicni. Pogosto tvegajo svoja življenja za to, da rešujejo življenja drugih. In če vprašate, kdo izmed uniformiranih poklicev, policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske, gasilci, bi moral biti za opravljeno delo najbolje nagrajen, je odgovor enak. V Novi Sloveniji smo že v mandatih Alenke Bratušek in Mira Cerarja opozarjali na nepravične in nesprejemljive poteze, ki so gasilsko službo in gasilce potiskali na rob. Leta dva tisoč trinajst smo v postopku sprejemanja Zakona o davku na nepremičnine predlagali, da se iz obvezne obdavčitve izvzamejo vsi objekti za zaščito in reševanje, gasilski domovi. Leta dva tisoč šestnajst smo predlagali novelo Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki bodo prostovoljna gasilska društva, ki se kot humanitarna društva večinoma financirajo s prostovoljnimi prispevki in donacijami pravnih in fizičnih oseb, izvzeli kot zavezance po tem zakonu. Decembra dva tisoč sedemnajst smo krščanski demokrati ob sprejemanju novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju opozorili tudi na nujno potrebno korekcijo celotnega plačnega sistema v javnem sektorju, in sicer vidika primerljivosti posameznih nazivov, poklicev in poklicnih skupin, upoštevajoč njihovo zahtevnost, odgovornost pa tudi delovne obremenitve. Prepričani smo, da bi jih morali izvzeti iz enotnega plačnega sistema. Opozarjali smo na skupino poklicnih gasilcev, ko je vlada videla največji problem pri plačah sto dvaindvajset od skupno šeststo petinšestdesetih poklicnih gasilcev, kar je na letni ravni predstavljalo sto petdeset tisoč evrov. Današnjemu predlogu dopolnitve Zakona o gasilstvu z vidika izboljšanja njihovega položaja ni mogoče nasprotovati, saj je vsaka, še tako majhna rešitev, dobrodošla. Ni odveč opozoriti, da ta izpolnitev stavkovne zaveze iz stavkovnega sporazuma med vlado in Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije iz leta dva tisoč osemnajst prinaša dodatek za stalnost po petih letih opravljanja operativnih nalog le za poklicne gasilce v poklicnih enotah. Poleg tega vlada to obveznost nalaga občinam, v katerih so organizirani javni zavodi na področju poklicnega gasilstva. Kar štirinajst takšnih javnih zavodov imamo v Sloveniji. Gre torej za ponovno dodatno obremenjevanje občinskih proračunov. Seveda, najlažje je stavkovne zaveze iz stavkovnega sporazuma reševati na plečih občine. Večjih večja povprečnina, ki jo bodo letos dobile občine, je tako izničena z novimi finančnimi obremenitvami, za pokrivanje cen v vrtcih, v domovih za ostarele in z izplačilom dodatka za stalnost poklicnim gasilcem, in to za nazaj, od prvega januarja dva tisoč osemnajst. V Novi Sloveniji upamo na trezen razmislek vlade, da občinam, ki so soustanoviteljice poklicnih gasilskih enot, vsaj za preteklo leto ta sredstva povrne. Predlog dopolnitve Zakona o gasilstvu bomo podprli, v upanju, da bo vlada našla rešitve tudi za ostale poklicne gasilce in za prostovoljne gasilce. Ravno ti gasilci največkrat prvi pridejo na kraj nesreče ali naravne katastrofe ter pomagajo ponesrečenim. Tvegajo svoja življenja, država pa jim nalaga plačilo usposabljanja in osebno odgovornost v primeru napak pri nujni medicinski pomoči.